Elnök Úr! Amikor a Kaukázus országainak biztonságpolitikai helyzetét elemezzük, nem hagyhatjuk figyelmen kívül Oroszország lépéseit és mozgását. A grúziai eseményekről már sok szó esett, ennek kapcsán fel szeretném hívni a figyelmet egy másik országra, amely nemzetközileg elismert, és területén jelen van az orosz hadsereg. Ez a Moldovai Köztársaság, amelynek történelme során gyakran kellett megküzdenie a környező nagyhatalmak bekebelezési szándékaival. Moldova speciális kapcsolatot ápol Romániával, a lakosság nagyobbik része román anyanyelvű, és politikai elitjének jelentős része az európai integráció híve. Mégis, nem hagyható figyelmen kívül itt sem, hogy a Dnyeszter menti Köztársaság területén állomásozik az orosz 14. hadtest, és Oroszország több alkalommal is jelét adta, hogy figyelemmel követik ennek a területnek a sorsát. Ennek a realitásnak a figyelembevételével szükséges megtervezni azokat a lépéseket, amelyek az EU keleti partnerségi politikáját alkotják Moldova vonatkozásában.